Señor Presidente, señora Comisaria, hace un mes debatíamos aquí una resolución del Parlamento y las propuestas sobre la intervención del sector lácteo.

186 medidas que aceptamos tramitar con urgencia como usted ha solicitado. Pero, señora Comisaria, el sector necesita una reflexión global y no es bueno que se produzca este goteo de propuestas sobre un asunto que nos ocupa ya varios meses.

En este sentido, el anunciado incremento de las ayudas de minimis para todos los sectores producirá distorsiones entre Estados miembros y dificultará la aplicación uniforme de la PAC.